Je důležité, abychom si uvědomili, že terorismus z našich životů nezmizel, že je pořád s námi.

Podívat se, zda jsou skutečně ve všech oblastech dodržovány. Mám za to, že jednou z těch základních výzev je výzva společné bezpečnosti, možná že společné obrany do budoucna.